Die NATO ist unser transatlantischer Sicherheitsverbund. Und ich wünsche mir jetzt wirklich, dass wir an die Verhandlungen, die auf uns zukommen, sehr herangehen. Das heißt, dass wir erst einmal wirklich alle Bereiche daraufhin abklopfen, wo wir gemeinsam gegenseitige Vorteile entdecken können, und dass wir nicht die Diskussion führen, die ich hier teilweise schon gehört habe, dass wir so viele Bereiche gerne ausschließen. Also der Rüstungsbereich soll ausgeschlossen werden, oder der audiovisuelle Sektor. Schauen wir doch erst einmal im Detail, was wir da auch gewinnen können. Oder ich sehe schon, dass im Bereich der Lebensmittel oder der Landwirtschaft dann die ganzen Bedenkenträger kommen. Aber gerade dieser Bereich ist vom Umfang her so gering angesichts der fast 2 Milliarden Umsätze jeden Tag! Lassen wir uns bitte nicht von den Bereichen abschrecken, die in der Masse nicht viel darstellen, aber die ein ganzes großes Abkommen gefährden können.